Hvala lepa za za besedo, podpredsednica, ministrica, sodelavkama, kolegice in kolegi, prav lep pozdrav. Moram priznati, da ko človek takole posluša razprava razpravo, pač si vsak po svoje lahko misli, kar je tudi prav. Saj to je pač hram demokracije. Moram priznati, da sem trdno na stališču, da Republika Slovenija potrebuje tretjo os, kot tudi povezavo železniške proge Divača Koper. Pika. Nočem se spuščati o tem umeščenost v prostor, desetletja in podobno. Mislim, da je enkrat to že čas in da takrat, ko se pojavi neka priložnost, da se jo začne zadeve dogajati, in sicer od besed k dejanjem. Preden bom šel na razpravo, ker se zavedam, da smo pri tretjem členu zakona in vložen amandma iz strani poslanske skupine SDS, si bom tudi sam dovolil nekaj besed. Dejstvo je, da v sklopu poroštvenega zakona, sem tudi sam trdno na stališču, da je lahko tudi več infrastrukturnih projektov. Ne glede na to, a je to infrastruktura, železnica, promet, v končni fazi tudi po zraku. Ampak bistvo pri teh zadevah je predvsem nadzor nad izvajanjem, se pravi, ko se izvaja operativ na terenu. Ključno pa je tako imenovani finančni nadzor nad porabo javnih sredstev. Mislim, da je to težišče, in bi moralo temu tudi preprosto tisto resorno ministrstvo, ki pokriva, še kako slediti. Vse ostalo je preprosto prikladno za politično razpravo. Bilo je tudi govora, kar se tiče državno poroštvo da ali ne. Treba je tudi na glas povedati, na evropskem in svetovnih finančnih trgh trgih je denarja ogromno. Razlika pa je, in sem tudi prepričan, razen zadolženo podjetje in solventno podjetje preprosto nima vstopa do teh. Ampak v kolikor se to ne zgodi s posameznim pravnim subjektom, preprosto dobi posojilo. Če pa imaš državno poroštvo, se pa strinjam tudi z vsem tistim, ki so pač o o tej zadevi tudi razpravljali, je pa ključno, kakšno višino posojila lahko dobiš, če imaš državno poroštvo, in tisto kar je pa ključno, kakšna je višina obresti, ki je še kako povezana tudi s stroškom. To pomeni, da ko se pogovarjamo o tej tako imenovani finančni konstrukciji teh projektov, sem tudi sam zelo na stališču, da je zaželeno državno poroštvo. Kajti to je jamstvo za nižjo obrestno mero, to je jamstvo za relativno zaželen znesek, ki ga v tem primeru uprava, bom rekel, konkretno neke družbe tudi v svoji finančni perspektivi določi, da ne bom govoril tudi še stroški. Zakaj poroštvo za cel znesek, to je sedemsto konkretno mislim, da se dosti ne bom zmotil tri sedmice milijonov evrov. Tudi iz tega vidika sem na stališču, da je še kako smiselno kot en poroštveni zakon, kajti vsi tisti, ki bodo tako ali drugače nastopali na kapitalskih trgih, je že to vstopnica, ki se bo v pogajanju lahko zgodilo za nižji strošek strošek in nižjo obrestno mero. Glejte, to je realnost in pri teh tovrstnih posojilnih razmerjih tule ni politike, tule je pač cena, ki dobiš na finančnem trgu. Samo se bom zdaj pa dotaknil, kar se tiče bistva današnje razprave. Sem na stališču, da vsako poroštvo je nekako neposredno ali posredno zadolževanje, ampak pri tem je pa ključno, da tudi ni vedno tako poroštvo unovčevano. Zelo grobo sem prikazal to poroštvo, ki izhajam iz definicije obligacijskega zakonika, samo po sebi ni nič slabo, je pa pri tem poroštvenem zakonu prav gotovo, in sicer za oba infrastrukturna projekta, saj kar mene tiče, prisoten tako imenovani senca dvoma glede gospodarne rabe javnih sredstev, javnega denarja. In prav gotovo, če lahko rečem, v tem kontekstu je moj odgovor, ta senca dvoma glede gospodarne rabi za oba infrastrukturna projekta, da obstaja, ampak ključno, da se ta senca dvoma tako ali drugače nekako zvodeni, umakne pa je predvsem na vodstvu obeh tako imenovanih družb, ki sta vključeni v ta v to oba infrastrukturna projekta, predvsem glede njunih odločitev in aktivnosti, ki sta povezana z vsebino samih projektov. Pri tem pa posebno poudarjam, da ima ključno vlogo tudi nadzor in ta nadzor je s predlogom tega poroštvenega zakona praktično dan tudi ministrici za infrastrukturo kot tudi ministru za finance. Tako, da tukaj se mi zdi, da je relativno solidna zadeva na tem normativni plati, bomo pa prav gotovo v nadaljevanju, predvidevam, tudi spremljali na Komisiji za nadzor javnih financ, ko se bo ta zadeva tudi operacionalizirala. Moram vseeno nekaj besed, kar se tiče Zakona o drugem tiru, ker je tukaj pač iz dosedanje razprave izhajalo, da določene pač poslanske skupine ali predlagatelj teh amandmajev nekako ni naklonjen, legitimno, kar je logično, saj prav za tega je tudi ta Državni zbor odprt za vse razprave. Dejstvo je, da ta zakon o drugem tiru je bil sprejet v prejšnjem mandatu in ob sprejemu je takratna vlada zagotavljala, da je finančna konstrukcija v zvezi z zakonom o drugem tiru zaključena, jasno je, da je bilo pač ključno tudi prej omenjeno s strani zaledne države ob vključitvijo z vključitvijo Junckerjevega Junckerjeve investicijske pobude in tisto, kar je bilo še ključno z Evropskim skladom za strateške investicije. Dejstvo je, da ta zakon, ta projekt je veljal do konca mandata prejšnje vlade z nastopom nove vlade pa lahko rečemo, da so spremenile neke nove okoliščine in te nove okoliščine so pripeljale do določene spremembe in imamo sedaj pred seboj predlog Zakona o poroštvu. Tisto, kar je zelo zanimivo sporočilo, mislim tudi vsem nam poslancem je pred dnevi, ki smo prejeli odločitev Državnega sveta, iz katerega je nesporno razvidno, da podpira predlog tega zakona o poroštvu. Samo menim, da lepo, da imamo v naprej dano podporo, kar se tiče poroštvenega zakona. Prav tako imamo ustno zagotovilo ministrice za infrastrukturo, da bo s sprejetjem tega poroštvenega zakona najugodnejše financiranje izgradnje obeh projektov in tisto, kar se mi zdi, da je potrebno še posebej res izpostaviti, nizka oziroma skoraj ničelna verjetnost, da se unovči to poroštvo. Lahko rečem, da pač verjamem ministrici v tem kontekstu in tako naj tudi ostane. Je pa res, da v prvem branju sem nasprotoval temu predlogu, se pravi poroštvenega zakona in opozarjal na posamezne člene tri, pet šest in deset predvsem v kontekstu, ker sem bil na stališču, da so preohlapni, predvsem glede na to, da ne sledijo nekaj racionalnosti, kajti bistvo okrog tovrstnega zadolževanja so predvsem stroški in tudi višina obrestne mere. Tako, da v tem kontekstu je bila tudi moja razprava, ki sem se tudi zelo konkretno spuščal tudi v posamezne stroške, da niso bili navedeni in podobno. Moram priznati, da imam še vedno malce probleme, kar se tiče tega tretjega člena. Predvsem zaradi tega, ker, bom ga tudi navedel, v tretjem členu velja pa to za oba projekta, se pravi tako dva TDK družbo, kot tudi DARS, in sicer sedmo alinejo, kjer je decidirano zapisano: "obrestna miru kreditov mora biti primerljiva obrestnim meram primerljivih kreditov z državnim poroštvom." Res se pojavljajo tukaj dileme in mogoče bomo v nadaljevanju dobili tudi še kakšen odgovor. Da ne bo kakorkoli tukaj različnega razmišljanja, kaj se pod to alinejo ali tako imenovane primerljivih držav lahko skrije, kajti tisto, kar sem že uvodoma omenil, ključni pri tej zadevi niso glavnice. Ključni so stroške in stroški in obrestne mere. In ali je pod to alinejo mišljeno, da tako imenovana dana državna poroštva v preteklosti v Republiki Sloveniji, kajti v preteklosti so bile bistveno višje obrestne mere, kot so recimo danes ali kot bo jutri ali je to vezana primerjavo držav v EU. Vemo, da če govorimo germanske države, Avstrija, Nemčija, ima bistveno nižje in tudi ugodnejše, če pa govorimo romanski del, Italija, Španija, sploh pa Portugalska ima pa bistveno višje. In tukaj, katere so te tako imenovane primerljive, kajti menim, da to ni bilo zelo dosti opredeljeno, kajti smatramo, da sledimo čim manjšim stroškom. Tisto, kar lahko še v zvesto primerjavo rečem, a je to primerjava vezano na državne balkanskih skupnih držav, da ne govorim o Grčiji. In ali državam, ki imajo, a je to primerjava tudi z državami, ki imajo približno enako zadolžitvijo svoje države. Se pravi, to nekako omenjam predvsem zaradi tega, kajti splošno znano je, da ima vsaka država tako imenovan mednarodno bonitetno oceno. In še kako ta mednarodna bonitetna ocena vpliva na višino obrestne mere in stroške pri sklenitvi tovrstnih kreditnih pogodb. Dejstvo je, kot sem že uvodoma omenil, na finančnih trgih vemo, da velja ponudba in in povpraševanje, zato upam, da bosta vodstvi obeh družb, ko bosta sklepala posamezne po tranšah kreditne pogodbe, imele to tudi pred očmi, predvsem pa sledila načelu gospodarnosti racionalnosti in ekonomičnosti in tukaj vseeno mislim, da bo ministrica za infrastrukturo neki patronat vseeno držala tudi pri tovrstnih poslih. Kar se tiče tistega, kar je predmet sedaj. Sploh današnje točke, predlog amandmaja Poslanske skupine SDS. Moram priznati, da v tretjem členu, ko je zapisano, črtata se prvi in drugi odstavek, je zelo jasno sporočilo, da se v tem predlogu zakona naj črta vse, kar je povezano z družbo dvaTDK Razumljivo. Pač nasprotujoče, da je sploh v tem poroštvenem zakonu, hkrati pa tudi v zvezi z zakonom o drugem tiru je bila pač njihova odločitev taka, kot je bila. Legitimno. Vendar v peti in v šesti alineji pa moram priznati, da osebno zelo pozdravljam to pobudo in predlog, kajti se znižujejo stroški, kar se mi zdi tudi v duhu tistega, tudi samo pravim, da je še kako smiselno zniževati stroške države ali družbe, pri tovrstnih finančnih poslih. Največ denarja ostane recimo temu izvajalcem. Vendar tukaj je pa malce zagonetka, ki se je moji predhodni razpravljavci iz strani vrst predlagateljev, vseeno dotaknili. Če ta amandma k tretjemu členu sprejmemo, potem sem na stališču, da je res zagata za samim poroštvenim zakonom. Kajti sprejem takega amandmaja ima za posledico, da je za tretjo razvojno os bistveno nižji stroški, kar še enkrat omenjam, zelo pozdravljam, vendar tako imenovana železniška proga Divača-Koper pozabite, če pa slučajno bi ostalo notri, je pa sem tudi tako, kot sem omenil, na stališču, da je lahko tudi pravno sporno vezano na tako poroštveni zakon. Tako da tukaj, kar se mene tiče, kakorkoli se že sliši, je kar lahko malce zagonetka in iz tega izhajam, da ker se na vsak način želi v tretjem členu s tem amandmajem praktično umakniti ali izbrisati tako imenovano področje drugega tira in dvaTDK, in ko pretehtam, moram priznati, spoštovani, in javno povem, kljub temu da je zelo zaželeno, da bi se te stroški znižali, mislim, da bom imel dilemo pri glasovanju tovrstnega amandmaja. Ko sem pa še pri amandmajih, k petemu in šestemu, kot je bilo uvodoma iz strani predsedujočih rečeno, da obravnavamo skupaj, je pa popolnoma logično, da peti in šesti člen pač posegata v tiste določbe poroštvenega zakona, da se družba dvaTDK eliminira iz tega poroštvenega zakona. Tukaj pa preprosto nimam dileme, glede na to, da sem tudi sam podprl Zakon o drugem tiru. Za konec samo še nekaj besed, kar se tiče glede izdaje dolžniških vrednostnih papirjev s strani družbe dvaTDK kot tudi Darsa. Moram priznati, da sem zelo na stališču, predvsem v razmišljanju, da bi bilo morda sočasno pri izdaji garancij, ko se pogovarjamo s sedemsto in toliko več milijonov evrov, lahko nekako bi v tem sklopu tudi revitalizirali kapitalski trg v Republiki Sloveniji, in sicer da se tudi na nivoju finansiranja državnih infrastrukturnih projektov to vključi. Zakaj to omenjam? Ob dejstvu, da imamo v Republiki po ene v Republiki Sloveniji po ene podatkih od sedemnajst, po drugih podatkih nekako do dvajset milijard privarčevanih sredstev, se pravi je groba ocena in od tega je okoli petinšestdeset do sedemdeset odstotkov na ne obrestovanih računih na vpogled, bi morda bilo smiselno, da se ponudi del tega denarja ali tako imenovano angažira tega denarja v naložbe državnih projektov za izdajo, se pravi dolžniških vrednostnih papirjev, ki je tudi praktično v samem projektu obeh družb, ki zaključujejo finančno konstrukcijo. Zdaj poznamo tovrstne zadeve tudi kot neke projektne obveznice. Menim, da bi ob izdaji take, se pravi državne garancije, bila tudi priložnost, če lahko temu tako rečem, da se najprej ponudi za finasiranje dolžniških vrednostnih papirjev domačim vlagateljem in nato šele tujim vlagateljem. Ni rečeno, da bi bilo sprejeto, ampak mislim pa, da bi bilo morda za premisliti. Razmišljanje utemeljujem tudi z dejstvom, da je smiselna finančna konstrukcija teh dveh infrastrukturnih projektov res izpeljati, morda celo v večjem obsegu za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, kajti po svoji naravi so ti dolžniški vrednostni papirji tako izdajateljem kot tudi vlagateljem, dajo neko varnost, po drugi strani pa tudi ne tako slabo ugodnost, sploh pa, če se primerja s temi tako imenovanimi neobrestovanimi vlogami na vpogled, ki jih pač imajo varčevalci, lastniki, depozitarji in podobno. Vsakem primeru menim, da je tovrstni državni vrednostni papirji ali tako dolžniški vrednostni papirji imajo prav gotovo večji donos. S tem bom zaključil. In spoštovana ministrica, lahko smatrate to kot neki pobudo za razmislek. Pa hvala, da ste me poslušali.